Dámy a pánové, na první pohled se může zdát, že regulace roamingu je dobrá věc, která bezvadně funguje.

Problém však je, že stanovení cenových stropů jako administrativní zásah do tržního prostředí má svoje negativní dopady jinde na telekomunikačním trhu. Cílem mělo být zvýšení konkurenceschopnosti na roamingovém trhu. K tomu však nedošlo, o čem svědčí i fakt, že ceny regulovaných služeb se drží těsně pod úrovní cenových stropů, jež jsou stanoveny nyní platným nařízením. U nás doma navíc nařízení ovlivnilo ceny jiných telekomunikačních produktů, kdy se například cena za službu SMS u všech tří operátorů zvýšila, a to v některých případech až několikanásobně. Jsem proto přesvědčen, že cenová regulace založená na cenových stropech neplní svoji primární funkci, a varuji před příliš ambiciózním přístupem k regulaci tohoto odvětví. Konkurenceschopnost podpoříme spíše odstraňováním překážek pro vstup nových aktérů na trh, nikoliv svazováním telekomunikačního trhu až do roku